Doamna președintă, alegerea președintelui Băncii Centrale Europene nu reprezintă doar schimbarea unei persoane, ci și oportunitatea de a avea o nouă agendă la nivel european care să conțină cel puțin trei puncte esențiale. În primul rând, avem nevoie de un sistem monetar și bancar transparent, care să redea încrederea, să crească încrederea cetățenilor europeni un sistem care să aibă toleranță zero la corupție și la spălarea de bani și să ofere o viziune nouă cu privire la lucrurile importante de pe noua agendă. Este vorba de schimbările climatice, de digitalizare și, bineînțeles, de incluziunea socială. În al doilea rând, este nevoie de un plan de acțiuni ferm pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere fragmentarea de astăzi și faptul că astăzi antreprenorii sunt descurajați în multe țări europene. În al treilea rând, este nevoie de a îmbunătăți și a întări sprijinul consolidat pentru țările ce nu sunt încă în zona euro, pentru accesul la această zonă prin îndeplinirea criteriilor de convergență reală și nominală. Este nevoie ca, pentru țări precum România, să fie întărit acest sprijin pentru facilitarea reformelor.